Haré cuatro consideraciones.

Por ello, en la estrategia, la preservación del medio marino, la pesca, el medio ambiente, las energías conectadas con este medio marino o el turismo deben ocupar un lugar importante. En segundo lugar, dado el carácter periférico, son muy importantes los transportes —la llamada conectividad—, tanto entre las áreas que componen la región atlántica como, y sobre todo, con el resto de la Unión. Por ello, las redes transeuropeas de transporte, las autopistas del mar, las conexiones energéticas deben gozar de atención prioritaria. En cuanto a Galicia, mi circunscripción, estoy pensando también en la conexión por alta velocidad con el norte de Portugal y en el Transcantábrico.

debe tener también, como el señor Cadec ha dicho, una importante dimensión territorial que incluya los objetivos de cohesión territorial, económica y social. Como señala la resolución que votaremos mañana, la Estrategia para la región atlántica debe estar conectada estrechamente con la Estrategia Europa 2020 y con la política de desarrollo regional y las próximas perspectivas financieras. Por último, hay que tener muy en cuenta a las distintas administraciones y organismos que ya existen en la región atlántica, entre ellos, la Xunta de Galicia y la Eurorregión creada con la comunidad vecina del norte de Portugal, que han sido, además, de los primeros en la Unión Europea en constituir una agrupación europea de cooperación territorial.